Îmi exprim și eu regretul față de decesul jurnalistului Rafig Tagi și condamn cu toată fermitatea acest asasinat odios, care demonstrează consecințele extremismului religios în privința drepturilor omului, în primul rând a dreptului esențial la viață. Uciderea acestui proeminent jurnalist ridică serioase semne de întrebare în legătură cu situația drepturilor omului în Azerbaidjan. Faptul este cu atât mai îngrijorător cu cât această țară este membră a Parteneriatului estic, a Consiliului Europei și participă activ la politica europeană de vecinătate. Și totuși, în ciuda parteneriatelor sale internaționale, Azerbaidjanul nu a reușit încă să își demonstreze angajamentul serios în vederea asigurării libertății presei și a protejării militanților pentru respectarea libertăților fundamentale. Adresez și eu un apel autorităților azere să efectueze o anchetă urgentă și obiectivă cu privire la circumstanțele înjunghierii lui Rafig Tagi și să acționeze cu toată responsabilitatea pentru a pune capăt impunității de care se bucură autorii crimelor săvârșite în numele unor convingeri religioase. De asemenea, solicit Comisiei și celorlalte Instituții Europene să condiționeze orice progres în cooperarea cu Azerbaidjan de garantarea respectării drepturilor omului.